Hvala lepa za besedo. Na uvodu je gospod Polnar povedal, ne, da so bili vsi členi tega zakona razen petih amandmiranih, ni pa povedal, da ima ta zakon dopolnjen predlog zakona dvanajst členov več kot osnovni zakon, ki ga je vložila vlada, dvanajst členov več. Gospod Dragonja oziroma Vlada Republike Slovenije, nihče v opoziciji ni sposoben pripraviti tako slabega zakona, ki bi doživel toliko dopolnitev in sprememb, kot jih je vaš zakon, kot jih je vaš zakon, ampak kljub temu, ne, ko mi vlagamo zakone, seveda napiše, da zakon ni primeren za nadaljnjo obravnavo, ga koalicija ne podpira, ta zakon pa koalicija podpira, kljub temu da ste razen enega ene razpravljavke vsi govorili o tem, da je na večjih mestih zakon tudi s temi popravki ustavno sporen in da je pričakovati ustavne presoje, torej če poenostavim, vlada je predlagala zakon, ki ne prinaša nobene kratkoročne rešitve, koalicija je sprejela spremembe, ki ne sanirajo tega, in glede na naravo teh sodnih postopkov, ne, je pričakovati, da se realizacija po tem zakonu, tudi če bo do nje prišlo, ne bo zgodila pred petimi ali pa desetimi leti. Vlada in koalicija zavestno sprejemate zakon, ki bo imel posledice ad calendas graecas, kot je včasih dejal nekdanji predsednik vlade, kot je podpisoval sporazum o arbitraži oziroma pristop za arbitražo, vse pravi ob svetem nikoli, če vse to vemo, ne, če vse to vemo, da se bo to zgodilo, ne, potem lahko ocenim samo to, ne, da je ta predlog zakona, ki je v zakonodajnem postopku napisan špekulativno z namenom, da do pravočasnih in dobrih odločitev v primernem času sploh ne pride, sploh ne pride, zdaj, če dodam še naprej, ne, zdaj, praktično bodo pri izpeljavi tega zakona, tudi če ne bo nobenih posledic za tiste, ki so upravičeni, zaslužile samo razne revizijske hiše, pravne pisarne in še kdo, nihče drug, kajti če ne bo prišlo do poplačila večine upravičencev, tako kot je bilo na seji odbora povedano, in to je povedal tako gospod Dragonja kot Maša Kociper, potem potem bodo zaslužili na suho, ne, revizijske hiše, razni elaborati pritožbeni da tisti, ki so zavarovali pritožbenih postopkih, ki bodo izpodbijali ene izračune z drugimi izračuni in tako naprej, to je bilo povedano na odboru, in zdaj, če poenostavim, ne, da velika večina tistih, ki bi bili upravičeni do poplačila, ne bo dobila sploh nič ali pa ne bo upravičena do ničesar zahtevati, a ne, ali pa dobiti, potem se sprejema zakon za približno petdeset do sto oseb, najbrž tistih največjih vlagateljev, in najbrž do med njimi tisti, ne, tistih petdeset do sto ima približno sedemindevetdeset procentov praktično vseh terjatev v tem postopku, ne, tistih sto en tisoč bomo odpisali, ne glede kakšno klavzulo boste napisali noter, ampak se zakon pripravlja samo za tiste največje, ki so bili v teh postopkih razlaščeni. Zdaj, gledati na to, ne, kako bi to posanirali, ne, mislim z vidika vlade, ne, je je milo rečeno čudno, mi imamo nekaj primerov poplačil v evropski praksi, imamo primer Nizozemske, imate primer Španije, imate primer Cipra, in pa imate primer Avstrije recimo, ne, to so države, ne, kjer so z z urejenim kapitalizmom ne glede na obliko vladavine, tudi če socialistična, ampak so kapitalistične države, in tam, ne, tisti, ki je izgubil premoženje, je dobil poplačilo, sh državah, vseh državah praktično z že leta dva trinajst, takrat ko se je ugotovila, da je ta postopek sporen, so države zagotovile ali pa banke z vlogo države poplačilo tem ljudem, ki so bili razlaščeni, pri nas, ne, pa imamo obliko etatizma ne, kjer je država najprej, ne, ne glede na to, koliko je kdo oškodovan v vseh teh postopkih, v tam v teh primerih, ne, ko jih imamo, tako kot obravnavamo ta zakon, ne, tu bistveno odstopamo od evropske prakse, ne, bistveno, nepojmljivo je, da samo Slovenija država, ne, ki ne zagotovi ustrezne sanacije zadev, a ne, ki so bile storjene v v tem postopku, zdaj, tule je bilo nekaj govora tudi o evropski in slovenski trojki, ne, ej, najbrž tisti, ki ste se ukvarjali malo zgodovino, najbrž veste, ne, kakšna je bila razlika med evropsko in slovensko trojko, v evropski trojki, ne, je sestavljena iz, ne vem, predstavnika ECB-ja, monetarnega sklada, Evropske komisije, bi pač ta postopek v sanacije bančnega sistema speljali in istočasno tudi zagotovili sredstva po izjemno nizki obrestni meri in ena ali dva odstotna točka. Mi smo šli s slovensko trojko, ker se ni nič uredilo, dobili smo pa denar v posebnem odstotnih obrestnih merah na evropskem ali pa svetovnem bančnem trgu, zdaj pa sprašujem, ne, katera sanacija je cenejša, ali ta, ki je imela eno- ali dvo-, ki bi imela eno- ali dvoodstotno obrestno mero, ali da, ki je imela sedemodstotno obrestno mero takrat v tistih časih. Milijardo ali še več evrov smo samo preplačali za obresti na ta račun, milijardo ali več, ne vem, ne, zdaj, o tem bi bilo treba tudi najbrž kdaj kakšno besedo reči in zato, ne, da se da se je to zgodilo, gre politična odgovornost tistih, ne, ki so takrat se za tako postopek odločili, da se je v bančnem sistemu vse prikrilo, da se ni v bančnem sistemu nič razkrilo, da ni bančnem sistemu noben gremij nič odgovoren, ne, tisti, ki so vodili banke, ne, tisti, ki so nadzorovali banke, razlastilo se je pa nekaj ljudi, ki niso imeli nobenega vpogleda v dogajanje v bančnem sistemu, nikogar, nikogar se ni saniralo, Koga lahko naštejete na Ljubljanski banki, se je koga, je bil kdo suspendiran, je kdo zgubil licenco, je bil kdo kaznovan, je bil kdo materialno odgovoren, se je ugotovilo, za koga, za kaj, zakaj je nastala bančna luknja v Ljubljanski banki ali pa v kakšni drugi banki? Ni se ugotavljalo in taka sanacija bančnega sistema, kjer ni nihče nič kriv, je milo rečeno provokacija. Zdaj še nekaj o neodvisnosti Banke Slovenije, ne, zdaj, če je bila, če je bil guverner Banke Slovenije del tiste slike, ne, slovenske trojke, ki je bila posneta v vladnih prostorih, ne, potem je Banka Slovenije ni neodvisna, ker je sodelovala pri postopku od začetka, ne, naprej. Banka Slovenije je bila aktivna ter Vlada Republike Slovenije pa je prevzela politično odgovornost, ker je predlagala zakon, in tista koalicija je seveda ta zakon tudi sprejela, in zdaj se skrivati za to, ne, kdo je neodvisen pa nad kom je kakšno modro nebo, je, je problem, ne, ker so ljudje, ki so pri tem sodelovali in so ta postopek speljali, so soodgovorni, če ne bo ne prišlo do nobenih ugotovitev v tem bančnem do personalnih o ugotovitev odgovornosti, ne, potem se v teh postopkih ni naredilo popolnoma nič. Vlada Republike Slovenije obvladuje tudi preiskovalne organe, ne, in jih je dolžna bi bila dolžna sprožiti in pritisniti na te postopke sprožili, ne zgodi se nič, bančniki, direktorji bank so svoje sto tisoč evrov ali več plače pobrali, ne, so se morda malo preselili, zdaj so svetovalci, sodelovali bodo potem vu kot revizorji v teh postopkih ocenjevanja škode, ne, in tako naprej. Tisti, ki so bili pa dejansko razlaščeni, ki so dejansko nastradali zaradi te bančne luknje, ne bodo dobili pa nič ali pa skoraj nič. Kakšen obraz ima ta vlada, ki to počne, kakšen obraz, ne glede kaj gospod Dragonja tu govori, ne, ne glede kaj govori, ne, gre za prvovrstni škandal, da se predlaga zakon, ne, za katerega se v naprej ve, da gre v napačno smer in da bodo postopki na sodiščih, da se bodo postopki spodbijali, ne, in in tako naprej na ustavnem sodišču in morda še kje. To je, to je škandalozno, nobeno opozorilo, ki je bilo izrečeno, ne, v razpravi vseh poslancev razen Maše Kociper, nobeno opozorilo, ki ga je izrekla zakonodajno-pravna služba, ni zaleglo, vlada se je lepo postavila na pozicijo, da bo da pač oporeka mnenju zakonodajno-pravne službe, ker ima ona tako prav, ampak to pomeni, da se ta neracionalna razglasitev, ki se je zgodila, da se vlekla še deset ali petnajst let, in toliko časa tisti, ki so ta postopek sprožili, bodo, ne, bodo politično odgovorni, ne bodo, če bi bili postopki kratki, ne, bi lahko hitro rekli: "Spoštovana gospa Alenka Bratušek, vi ste ta postopek nezakonito ali kakorkoli speljali in ste za to politično odgovorni." Ker se to vleče, ne, ker se to vleče, pol ne bo nobene politične odgovornosti, da je problem še večji, ne, bomo v bodo v teh postopkih do so nekateri že dobili dvakratnik vložka, nekateri ne bodo dobili nič, nekateri naj bi dobili nekaj, to, kar je predlagala SAB, ne, to je stranka gospoda Dragonje, ampak tistih, ne, ki so pač na povprečni plači in so vložili ne vem kaj, je strašno malo, strašno malo, petdeset ta večjih pa petdeset ta malih, ne, tistih, ki so vložili, ki so imeli minimalno plačo, čudno, da ga je sploh prišlo. Zato menim, da je bil mnogo boljši predlog tisti, ki sem ga sam predlagal, ko sem ko sem ko sem predlagal, da bi prišlo do poplačila tako podrejencev kot tistih, ki so imeli delniški kapital v teh bankah, kajti razlaščeni so bili z ukrepom o podpori Banke Slovenije z ukrepom, z zakonom, ki ga je predložila Vlada Republike Slovenije, in prepričan sem, da če se zakonom to brez kakršnekoli cenitev, brez kakršnihkoli revizijskih hiš, brez kakršnihkoli pravnih pisarn sto in več tisoč študentov odvzelo, ne, se jim lahko na isti način to vrne. Gospod državni sekretar ali pa vaš minister ali pa predsednik vlade to najbrž mora vedeti. Nekaj, kar je vlada vzela, ne, oziroma koalicija vzela, se zakonom saj lahko se zakonom tudi vrne, no, v normalni državi bi, če bi bila država normalna, ne, in oblast normalna, bi se to zgodilo, ker imamo deformirano vlado, ker živijo najbolje v tej državi lobiji, ne, ki se pasejo po posameznih resorjih, ki pišejo študije, raziskave in tako naprej, namesto da bi se karkoli naredilo, v taki državi, ne, je denarja za tiste, ki so oškodovani, vedno premalo, vedno premalo, za povračilo škode vedno premalo, in jaz moram reči, no, da se mi zdi toš tako ravnanje bivše vlade ali pa bivših obeh vlad, to se pravi tako vlade Alenke Bratušek tako vlade Mira Cerarja kot tudi sedanje vlade, škandalozno, škandalozno, zdaj špekulirati s tem, a ne, koliko bo potem, se to reševalo v sodnih postopkih, je milo rečeno pa neodgovorno, če se gre zavestno v postopke, kjer bodo tekli sodni spori. Že to se pove tudi v popravitvi zakona, potem je to neodgovorno od predstavnikov oblasti, predstavnikov vlade. Hvala lepa.